Señor Presidente, el sistema de es compatible con el Derecho europeo de la competencia. La aprobación del nuevo sistema español y la protección de los astilleros frente a las cláusulas de reclamación de ayudas es un buen punto de partida para la Decisión que la Comisión debe adoptar próximamente sobre la aplicación del viejo sistema de español a la construcción naval, un sector vital para la economía y el empleo de mi país. El actual proceso de consultas debe permitir configurar una decisión que salvaguarde la competencia en lugar de eliminarla y que contribuya a alcanzar los objetivos europeos de sostener el crecimiento y el empleo. La Unión tiene que respetar la confianza legítima y la seguridad jurídica de los particulares sobre la base de un esquema fiscal publicado oficialmente. Si la Comisión, como guardiana de la legalidad, no contó entre 2002 y 2011 con elementos para la apertura formal de un expediente, no puede exigir un estándar diferente a los operadores que lo han utilizado y, menos aún, derivar consecuencias desfavorables para ellos de procedimientos con otros Estados miembros de los que no han sido parte.